Hvala lepa za besedo. Spoštovana gospa ministrica. Kot kaže, bomo v tem mandatu še velikokrat razpravljali o gradnji severnega dela tretje razvojne osi. Predvsem za prebivalce Koroške predstavlja vitalno prometno povezavo in navezavo na avtocesto A ena. Naj ponovim samo najpomembnejša dejstva. Čakamo odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije o presoji zakonitosti državnega prostorskega načrta v delu, ki se nanaša na predvideno traso hitre ceste F dva dva med Šentrupertom in pa Velenjem jug. Za ta del smo v Novi Sloveniji v letu dva tisoč šestnajst še pred odločitvijo o poteku trase zahtevali sklic nujne seje, kjer smo opozarjali na nesprejemljivost trase F dva dva. Trasa F dva dva je daljša in dražja za sto oseminosemdeset milijonov evrov. Za umestitev trase F dva dva je bilo potrebno ukiniti že dve vodni zajetji v Šmartnem ob Paki, trasa bi namreč posegla v vodovarstveno območje Podvin. Hitra cesta bi uničila sto dvajset hektarov najboljših zemljišč, od tega štiriinpetdeset hektarov kmetijskih zemljišč. Trasa F šest uniči le trinajst hektarov slabše zemlje. Uničila bi namakalne sisteme, porušila triinštirideset domov, skupaj sto sedeminštirideset objektov, kar pomeni razselitev in preselitev sto petdeset prebivalcev na trasi F dva dva. V ceni za izvedbo tristo osem milijonov evrov niso o upoštevane odškodnine za rešitve. Ne vem, če se zavedate, ampak to so številke in so pomembne, ker za njimi stojijo ljudje. Samo zagovarjam traso F šest od Velenja do Arje vasi, je krajša, cenejša, varuje najboljša kmetijska zemljišča in namakalne površine, izogne se vodovarstvenim območjem, nima zahtevanih zahtevnih objektov na trasi, viaduktov in tunelov. Trasa F šest je prometno učinkovitejša. Negativne posledice umestitve hitre ceste za okolje in ljudi je znotraj obstoječega prometnega koridorja so veliko manjše. Gre za kritične ugotovitve strokovnjakov, ki kažejo na dejstvo, da je potrjena trasa F dva dva slaba in da je bila izbrana na podlagi pomanjkljive in nedosledne študije. Največ točk je ta varianta dobila iz naslova povezovanja proizvodnih dejavnosti in povezovanja večjih urbanih središč, čeprav v Braslovčah praktično ni proizvodnih območij in trasa nikakor ne po vezuje regijskih središč. Izgradnja hitre ceste na tem območju je izjemno pomembno za za tamkajšnje prebivalce. Verjetno se vsi strinjamo, da jo potrebujemo takoj. Potrebujejo jo ljudje, prav pa tako pa tudi gospodarstvo. Ne glede na odločitev Ustavnega sodišča, ki jo čakamo za najbolj problematični severni del , me zanima, kaj boste storili, da z izgradnjo hitre ceste ne bomo povzročili še večje škodo krajem in njenim prebivalcem na omenjenem delu trase. Za vaše odgovore se vam najlepše zahvaljujem.